hann ef hesturinn er til dæmis núverandi ríkisstjórn þá getur vel verið að það borgi sig að skipta um hann en það er svo annað mál það er svo annað mál varðandi það sem þingmaðurinn sagði hér um framkvæmdir að það skipti máli hvers konar framkvæmdir eða hvers konar útgjöld hins opinbera væri um að ræða á samdráttartímum þá get ég alveg tekið undir það það skiptir máli en það má ekki gleyma því að framkvæmdir eins og samgönguframkvæmdir kalla líka á rekstur það að byggja brú kallar að sjálfsögðu á að það þarf að reka það samgöngumannvirki fjárfesting í fjarskiptum kallar líka á rekstur og það er þess vegna sem ég er að spyrja háttvirtan þingmann

hjá háttvirtum þingmanni ólöfu nordal heldur aðeins fyrr hjá kollega hennar úr þingflokki sjálfstæðisflokksins að það verði að skapa verðmæti það verði að hugsa um það og þess vegna séu ríkisafskiptin ekki lausnin sannleikurinn er auðvitað sá að það er margt í ríkisrekstrinum sem er verðmætasköpun í sjálfu sér það að fjárfesta í innviðum í samgöngumálum er verðmætasköpun það að reka háskóla er verðmætasköpun jafnvel þó það sé ríkið sem geti það það heldur því enginn fram væntanlega að það sé engin verðmætasköpun fólgin í rekstri háskóla íslands ég trúi því ekki þannig að menn mega ekki tala svona í svarthvítu eins og það að það geti ekki verið heilmikil verðmætasköpun fyrir samfélagið þó það séu opinberir aðilar ríki eða sveitarfélög